Dėkoju visiems, kurie minėjo Rytų Europos valstybių nepakankamą atstovavimą Vadovų Tarybos pateiktam pasiūlyme. Ir iš tikrųjų, mes turime kalbėti apie tai, kaip visa Europa vieningai gali atstovauti, kaip žmonių valia išrinkti Europos parlamentarai gali pateikti savo pasiūlymą ir kaip šios institucijos gali bendradarbiauti. Manau, kad be tolygaus atstovavimo mes niekados negalėsime išspręsti tų problemų, kurios kamuoja įvairius Europos regionus tai šalių vienodo pragyvenimo lygio suartinimas, demokratijos, socialinio teisingumo įteisinimas ir klimato kaitos įveikimas. Mieli kolegos, aš manau, kad norint priimti bendrus sprendimus ir pasiekti tų užsibrėžtų tikslų iš tikrųjų reikia geresnio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo. Šiandieną mes matome, kad Vadovų Taryba to neparodė, tačiau aš tikiuosi, kad čia, šitoje demokratijos tvirtovėje, mes, Europos parlamentarai, tą galime padaryti ir pakviesti ateityje Europos Tarybą taip pat elgtis.